La verdad es que no resisto la tentación de compartir con ustedes una pequeña reflexión.

Y tengo que decir que yo no recuerdo que este tema haya sido puesto en evidencia, quizá por algo que también indicaba alguno de los oradores, quizá por no molestar a la más grande democracia del mundo.